Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Vice Président, après l'accord de Paris, après l'accord iranien sur le nucléaire, le président Trump veut s'exonérer des règles communes, veut s'exonérer du multilatéralisme et c'est un danger pour nous tous.

Si la décision de Trump est inacceptable, elle renvoie aussi l'Union européenne à ses propres insuffisances. Nous avons une politique commerciale commune, que vous portez, mais nous n'avons pas de diplomatie commerciale commune.

À chaque cas de dumping important de la part de la Chine ou d'autres pays, les États européens sont divisés. Chacun réagit, chacun essaie de sauver son secteur économique, ici les machines outils, là le vin, ou là les investissements chinois dans le port du Pirée. Si nous n'avons pas de diplomatie commerciale commune, c'est parce qu'il y a un défaut majeur dans cette Europe.

Nous avons tenté, y compris au sein de ce Parlement, avec le rapport Martin, de dire ce que nous devions faire sur la sidérurgie pour la moderniser, pour innover, pour faire de l'efficacité carbone, de l'efficacité énergétique, y compris peut être avec une taxe carbone aux frontières, mais si nous ne faisons pas cela, à ce moment là, nous serons toujours en difficulté vis à vis des États Unis, de la Chine et de tous les autres. La décision américaine, c'est une opportunité pour l'Europe d'avoir enfin une politique industrielle et une diplomatie commerciale communes.